Je vais lui faire part de notre appui face aux orientations et aux lignes de force qu'elle propose pour le budget

et 2015. J'ai vécu cette période et je garde le souvenir amer de l'insensibilité du Conseil face aux graves problèmes que ces retards ont entraîné pour des entreprises, des centres de recherche, des chercheurs et de simples citoyens. Nous soutenons le nécessaire renforcement des moyens à mobiliser pour assurer un meilleur contrôle de nos frontières extérieures, pour intensifier la lutte contre les passeurs qui sévissent en Méditerranée, ainsi que pour améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des personnes qui ont besoin de notre protection et à qui nous avons le devoir d'accorder l'asile. Nous soutenons les efforts budgétaires supplémentaires que nous devons consacrer au renforcement de notre sécurité, sur le plan intérieur, d'une part, en permettant aux nombreux instruments et aux agences que nous avons créés de fonctionner de manière efficace, tout en assurant un respect scrupuleux des droits des citoyens, et sur le plan extérieur, d'autre part, en donnant corps aux efforts enfin entrepris pour poser les bases d'une capacité coordonnée au niveau européen en matière de défense. Trois préoccupations encore pour conclure.

Je ne peux pas comprendre et je n'accepte pas l'attitude du Conseil qui, en refusant l'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier, n'a pas autorisé pour le budget de cette année les crédits disponibles au bénéfice du programme Horizon Europe, du fait de la non exécution de certains projets. Une telle attitude est inacceptable et doit changer.

Cela n'est pas acceptable et cela doit changer. Je veux enfin rompre une lance en faveur d'un soutien accru de notre budget au bénéfice de l'UNRWA, l'organisme des Nations unies chargé de l'aide aux quelques millions de réfugiés palestiniens.